Alors, oui, je souhaite que l'on développe un programme pour la formation professionnelle et l'apprentissage et qu'Erasmus soit multiplié par trois pour permettre aux apprentis aussi d'accéder à la mobilité longue.